Signora Presidente, onorevoli colleghi, esplodono a ritmo continuo gli scandali sull'evasione fiscale e sulle attività illecite che, per quanto riguarda l'Italia, è emerso addirittura che coinvolgono anche elementi legati alla mafia. E voi vorreste farci credere che questa Commissione europea, presieduta dal signor Junker, vorrebbe lottare contro i paradisi fiscali di cui, almeno per il Lussemburgo, il signor Juncker è, direi, un acclarato protettore. Non siete credibili perché le sue proposte, caro signor Moscovici, sono fuffa. Lei non propone niente di incisivo nella lotta ai paradisi fiscali. Per esempio, non propone di vietare, nel territorio dell'Unione europea, l'attività di quelle società che ormai questi scandali hanno reso conosciutissime in tutto il mondo, la cui ragione sociale è esclusivamente di consigliare gli evasori fiscali su dove andare a depositare i loro conti correnti nei paradisi fiscali.